in sommige delen van de wereld bij de fabricage van medicijnen grote hoeveelheden antibioticum nog in het milieu gedumpt via het afvalwater. Buiten de EU wordt in de veehouderij antibioticum nog steeds ingezet als groeibevorderaar om goedkoop vlees te produceren. Dat is beangstigend en dat moet anders als je bedenkt dat de werking van het antibioticum hierdoor snel achteruit gaat en dat wij simpele en veel voorkomende ziektes en infecties niet meer kunnen behandelen. Daar komt bij dat er sinds 1987 geen onderzoek is geweest naar antibioticum en dat er geen